Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, ak by Európska únia pokračovala tak ako doteraz, frustrácia voličov z rozporu medzi ich očakávaniami a reálnymi možnosťami EÚ bude narastať. Vinu na tomto stave však nesú nielen členské štáty a ich vlády, ktoré sa rady chvália úspechmi európskych politík, ale všetku zodpovednosť za ťažkosti a spoločne prijaté rozhodnutia zhadzujú na Brusel. Svoj podiel viny nesú aj tí, ktorí nerešpektujú princíp subsidiarity a rozdelenie kompetencií, ani vôľu občanov členských štátov. Formálne naplnenie viacrýchlostnej Európy by snáď mohlo tieto problémy riešiť. Je však dôležité, aby zostali zachované obidva parametre posilnenej spolupráce. Dobrovoľná účasť a povinnosť prijať do spolupráce každý štát, ktorý prejaví záujem. Inak hrozí, že nové členské štáty sa opäť stanú nárazníkom medzi Západom a Ruskom.